Myslím si, že je dobře, že na těch věcech dělají ti lidé společně, protože my jsme to letectví díky vlivu mezinárodních organizací museli dostat mimo. Ale na druhou stranu je třeba říci, že nám patří do celého systému, na který se připravujeme a který se, pevně věřím, podaří v nejbližší době dokončit tak, abychom emise neomezovali jenom u těch, které máme nejblíže, ale abychom se je snažili omezovat i tam, kde nám v tom bohužel neustále brání i například některé mezinárodní organizace tak, jak je to v ICAO, ale jak je to také i v

Stávající omezení musí platit a chápu, že se na to sektor musí patřičně připravit. Na druhou stranu si uvědomme, jakým způsobem se chováme k evropskému sektoru v rámci systému obchodování s emisními povolenkami a kolik času dáváme těm nadnárodním korporacím a společnostem k tomu, aby se přizpůsobovaly. Já bych si přála, abychom zařídili rovnost a zároveň bych si dovolila říct, že my tento dokument samozřejmě podpoříme, ale prosím, dívejme se na to vždy globálně a v celé šíři toho spektra.